Sytuacja mniejszości etnicznych w Chinach, w szczególności chrześcijan, Ujgurów i Kazachów, jest bardzo niepokojąca, a nawet niekiedy określana jest przez badaczy mianem ludobójstwa kulturowego. W celu zniszczenia tożsamości narodowej mniejszości etnicznych ich konstytucyjne prawa do kultywowania swoich tradycji oraz wierzeń, a także wolności słowa i zgromadzeń są pogwałcone.

Wspominałem już o tym na tej sali pół roku temu i niestety sytuacja w Chinach nie uległa jakiejkolwiek zmianie. Dlatego jeszcze raz z całą mocą chciałbym podkreślić, iż Unia Europejska nie może zgadzać się na te praktyki i musi domagać się od rządu chińskiego natychmiastowego zamknięcia obozów, uwolnienia niesłusznie zatrzymanych osób oraz zaprzestania łamania praw mniejszości etnicznych.